hæstvirtur forseti ég kem hér upp í lokin til að þakka fyrir þessa umræðu um skýrslu umboðsmanns alþingis mér finnst það mjög ánægjulegt að sjá áhuga háttvirtra alþingismanna á þessu máli ég tel að það hafi komið hér fram í umræðunni ýmsar gagnlegar athugasemdir sem er ástæða til þess að taka undir ég vil þá nefna sérstaklega atriði sem háttvirtur alþingismaður

nefndi um fræðslu fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar en um þetta atriði segir einmitt í skýrslu umboðsmanns með leyfi virðulegs forseta á blaðsíðu þrettán en ég ítreka líka þá áherslu sem ég hef áður lagt í aukna fræðslu fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar um stjórnsýslurétt í því efni er ánægjulegt að sjá það framhald sem orðið hefur á námskeiðum er hófust á vegum forsætisráðuneytisins í samvinnu við félag forstöðumanna ríkisstofnana og stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við háskóla íslands haustið tvö þúsund og fjögur fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar nú er það ekki hlutverk alþingis að stuðla beint að slíkri fræðslu en það er full ástæða til að taka undir þessi orð og hvetja stjórnvöld til að mennta fólk sitt enn frekar umboðsmaður hefur raunar oft áður komið með ábendingu á þessum toga og því tel ég ástæðu til að taka undir bæði hans orð hér í þessari skýrslu og orð háttvirts þingmanns um þetta atriði ég tel líka alveg ljóst að þessi skýrsla sem við ræðum hér

hér hafa meðal annars fjórir háttvirtir þingmenn og nefndarmenn úr allsherjarnefnd tekið til máls og ræða einmitt þessa skýrslu fyrir opnum tjöldum það hefur verið upplýst að það voru kynntar sérstaklega tvær frumkvæðiskannanir umboðsmanns sem ekki hafa verið birtar heiti þeirra er í fyrsta lagi athugun umboðsmanns alþingis á skráningu og afgreiðslu mála hjá þrjátíu og tvö stjórnvöldum það er samanburður fyrir árin tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sex og síðan í öðru lagi álit umboðsmanns alþingis vegna athugunar á afgreiðslutíma fjörutíu og átta sjálfstæðra stjórnsýslu og úrskurðarnefnda það virðist af umræðum hér að það sé víða pottur brotinn í þessum málum því miður ég tel það alveg skýrt að hlutverk allsherjarnefndar alþingis er mjög mikilvægt í þessu sambandi til þess einmitt að koma á framfæri ábendingum umboðsmanns og til þess að fylgja þeim eftir gagnvart stjórnsýslunni og stjórnvöldum þótt margt hafi áunnist þá eru líka allt of mörg atriði sem er ábótavant það er auðvitað hlutverk okkar hér á hinu háa alþingi að gæta þess að réttaröryggi borgaranna sé ekki fyrir borð borið en að lokum þá vil ég ítreka þakkir mínar til umboðsmanns alþingis og hans starfsfólks fyrir mjög vandaða og góða skýrslu og vona svo sannarlega að þessi umræða hér hafi sín áhrif og þær ábendingar sem háttvirtir